Az elmúlt időszak heves esőzéseinek köszönhetően Közép Európában katasztrofális helyzet alakult ki. A folyók, kilépve medrükből ellepték utcáinkat, lakóházainkat. Sok embernek szinte mindene odaveszett, ezért nagyon fontos a gyors helyzetfelismerés és segítségnyújtás. Nagyon örülök annak, hogy ezt az Európai Parlament is tudatosította, gyorsan reagált és segíteni szeretné a bajba jutott országok lakóit. Ezért tartom fontosnak a határozati javaslat támogatását, és ezúton szeretném felszólítani az Európai Bizottságot is, hogy hasonlóképpen gyors eljárással, megfelelő anyagi támogatást tudjon nyújtani közép európai polgártársaimnak.